Elnök Úr, magam is egyetértek azzal, hogy az uniós állampolgárok egészségét maximális mértékben szem előtt kell tartanunk. Éppen ezért örülök, hogy itt a Parlamentben is napirendre tűztük ezt az ellentmondásokkal teli témát.

Egy Amerikában kirobbant állítólagos botrány ugyanis nem áshatja alá az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságba és az Európai Vegyianyag ügynökségbe vetett bizalmat.

Mindezek ellenére úgy vélem, hogy minden esetben az elővigyázatosság elvét kell szem előtt tartanunk. Azt vallom, hogy minden méreg méreg, azonban a szabályozott használattal csökkenthető a káros hatásuk. Nem engedhetjük e szerek mértéktelen használatát, hiszen a 100 tonna számra kijuttatott szerek kumulálódnak a természetben.

Alternatív megoldás hiányában éppen ezért úgy gondolom, hogy a kutatás fejlesztés mellett a gazdálkodók ismeretanyagának bővítésére is figyelnünk kell.